Aber und da bin ich mit meinem Vorredner ganz einer Meinung wir müssen dafür sorgen, dass diese Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, sicher sind. Der Datenschutz ist äußerst wichtig, und wir müssen auch dafür sorgen, gerade auch für unsere Unternehmen, die manchmal auch sensible Daten übertragen müssen, dass da das Hacken dieser Daten verhindert wird, dass die Sicherheit in diesen Bereichen ganz besonders groß ist und sie eben nicht

Das ist eine ganz enorme Herausforderung, denn da geht es dann nicht nur um die Mittel, die Möglichkeiten, das eine mit dem anderen zu verbinden, es geht auch um die ganzen Wege und auch die Apparate auf beiden Seiten, die genauso sicher sein müssen. Wenn wir hören, wie einfach es ist, etwas abzuhören, dann müssen wir sehr vorsichtig sein. Deswegen Ja zur Modernisierung, ja zur Identifikation, ja zu den neuen Möglichkeiten, aber das muss ganz, ganz genau und gut vorbereitet werden. Der zweite Punkt, denn ich jetzt nur anreißen kann, ist Wir müssen aber auch ein Informationssystem haben, damit die Leute, die damit arbeiten, auch Vertrauen entwickeln, denn dieses Vertrauen ist heute noch gar nicht da.